Mit dieser Rahmenrichtlinie, mit der wir Angriffe gegen Informationssysteme unter einen gemeinschaftlichen europäischen Mindeststrafrechtsrahmen setzen wollen, setzen wir einen wichtigen Baustein, der auch zur Bekämpfung von Internetkriminalität gehört. Auf der einen Seite erwähnen wir in dieser Strafrechtsrichtlinie im Rahmen der Erwägungen auch die Fragen der Ausbildung, der Prävention, die Fragen, die sich mit der Vorbeugung gegen Angriffe auf Informationssysteme auseinandersetzen. Aber wenn sich nun einmal Angriffe ereignen, dann ist es wesentlich, dass es auch einen Strafrechtsrahmen gibt, der harmonisiert ist und der gemeinsame Mindeststrafen bemisst. Es ist außerordentlich wichtig, dass wir das Herstellen, Verkaufen und Beschaffen zwecks Gebrauchs, Einführens oder Verbreitens oder anderweitiger Verfügbarmachung von Vorrichtungen, die zur Begehung von betreffenden Straftaten genutzt werden können, in unseren Mitgliedstaaten einheitlich unter Strafe

Das Gefährlichste an diesen Botnetzen ist, dass viele private Nutzer gar nicht merken, dass ihr Computer infiziert ist und als Zombie Computer entsprechend genutzt werden kann.

Welche Gefahren für unsere gesamten Netzwerke, für kritische Infrastrukturen und auch für andere Bereiche davon ausgehen, kann sich allein anhand dieses einzelnen Beispiels jeder ausmalen.

Des Weiteren haben wir uns besonders auch mit dem Thema organisierte Kriminalität auseinandergesetzt, wird IT von Seiten der organisierten Kriminalität auch zur Begehung widerlichster Straftaten genutzt, wie das z.

Es ist auch außerordentlich wichtig, dass wir die Kooperation zwischen den Mitgliedstaaten stärken, denn nur die Kooperation der Mitgliedstaaten kann dazu führen, dass wir auch eine verbesserte Zusammenarbeit in der Bekämpfung der internationalen Netzwerke der organisierten Kriminalität, im Bereich der Internetkriminalität bekommen.

Gerade die Internetkriminalität zeigt, dass es dringend notwendig ist, dass die europäischen Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, denn nur gemeinschaftlich können wir schwere Verbrechen entsprechend abwehren. Es gehört aber auch die Ausbildung und Fortbildung von Richtern, von Justizbeamten, von Staatsanwälten und von Polizisten dazu, damit wir zu einer adäquaten Bekämpfung von schwerer Internetkriminalität kommen.